herra forseti þá mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjú tvö þúsund og sex um ársreikninga með síðari breytingum meginefni er starfrækslugjaldmiðill og skoðunarmenn og endurskoðendur frumvarp þetta var lagt fyrir á hundrað fertugasta löggjafarþingi en náðist ekki að mæla fyrir því á því þingi hvað þá að það fengi frekari umfjöllun þetta frumvarp er eins og áður sagði lagt fram samhliða og tengist frumvarpi til laga um breytingu á lögum um bókhald með frumvarpinu eru lagðar til sömuleiðis breytingar sem leiða af lögum númer sjötíu og níu tvö þúsund og átta um endurskoðendur sem samþykktar voru þá á vorþingi töluverðar breytingar voru gerðar á stöðu og lögum og reglum um endurskoðendur þar kemur hið sama fram að samkvæmt þeim lögum geta nú ekki aðrir en þeir sem fá löggildingu ráðherra endurskoðað reikningsskil og áritað þau í samræmi við endurskoðunina meginbreytingarnar sem hér koma eru lagðar til til að breyta frá því sem ella er að núgildandi lög leggja störf endurskoðenda og skoðunarmanna að jöfnu það eru einnig lagðar til breytingar á áttundu grein laganna sem fjallar um þau skilyrði sem félög verða að uppfylla til að fá heimild ársreikningaskrár til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli ekki er um að ræða efnisbreytingu á ákvæðinu en í ljósi reynslu sem komin er á veitingu þessarar heimildar er lagt til að gera ákvæðið skýrara að auki er lagt til í frumvarpinu að heimild félaga til að hafa texta bókhaldsbóka á ársreikninga á dönsku eða ensku í stað íslensku verði víkkuð út tl annarra eða fleiri félaga en þeirra sem hafa heimild til að hafa reikningsskil í erlendum gjaldmiðli samræmist það því sem áður sagði um bókhaldslögin þessi heimild á sömuleiðis við þegar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi með alveg sama hætti það er þegar um erlent eignarhald eða erlenda stjórnarmenn er að ræða í frumvarpinu er lagt til að aukið verði gagnsæi eignarhalds og atkvæðisréttar hluthafa í hlutafélögum og einkahlutafélögum þannig verði félögum gert að upplýsa í skýrslu stjórnar með ársreikningi um að lágmarki tíu stærstu hluthafa og alla ef þeir eru færri en tíu og hundraðshluta hlutafjár þeirra þetta er auðvitað í sjálfu sér nýtt sjálfstætt efnisatriði en við teljum að það sé tvímælalaust til bóta að skerpa og skýra á upplýsingaskyldunni með þessum hætti þá er loks lagt til að viðmiðunarfjárhæðir í lögunum verði hækkaðar enda hefur þeim ekki verið breytt síðan árið tvö þúsund að öðru leyti að lögin öðlist þegar gildi hæstvirtur forseti ég legg sömuleiðis til að lokinni þessari umræðu verði því vísað áfram málinu vísað áfram til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar